Pani Przewodnicząca! Zgadzam się ze sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać poważnych oszustw z przypadkowymi błędami, bo wtedy te przypadkowe błędy odwracają uwagę od spraw najważniejszych.

Walkę tę powinniśmy zacząć od siebie i, uchwalając w tej izbie różne prawa, powinniśmy dbać o to, żeby były zawsze przejrzyste, żeby istniały jasne kryteria podejmowania decyzji, żeby wykluczone były sytuacje konfliktu interesów, żeby zapewnić maksymalną jawność w wydatkowaniu środków unijnych, a także by zapewnić systematyczną i bieżącą kontrolę.